Les parents sont forcés par la police de tuer leurs enfants homosexuels pour éviter l'incarcération de toute la famille. Les autorités appellent cela laver l'honneur par le sang. Quand on demande aux hauts responsables tchétchènes des informations sur cette purge sanglante, ils répondent que c'est totalement impossible car l'homosexualité n'existe pas en Tchétchénie.

Nous devons proposer des visas d'urgence, comme le propose le Canada. Le temps n'est plus à la parole, il est aux actes.